Hvala lepa, podpredsednik, spoštovani zbor. Škocjanske jame so že v preteklosti imele izjemen pomen za ljudi, saj arheološke najdbe pričajo, da so že v četrtem stoletju pred našim štetjem jame služile kot bivališča, danes pa park Škocjanske jame predstavlja edinstven splet naravne in kulturne dediščine, saj vključuje značilno in neponovljivo kraško pokrajino. Škocjanske jame so bile zaradi svoje izjemnosti leta tisoč devetsto šestinosemdeset vpisane v Unescov seznam svetovne dediščine, leta dva tisoč štiri pa je bil regijski park vpisan tudi na Unescov seznam biosfernih rezervatov MAB oziroma MAB zaradi izjemnega pomena, ki ga ima območje na polju varovanja narave in okolja v odnosu do družbe, je potrebno tudi njegovo učinkovito in skrbno upravljanje, prav na to potrebo pa odgovarja danes obravnavan predlog resolucije, ki je po njegovi vsebini oziroma svoji vsebini načrt upravljanja zavarovanega območja in določa vizijo ter poslanstvo parka. V samem programu je zajeta celovita ocena stanja v parku in na vplivnem območju parka, določeni pa so tudi cilji varstva in razvoja. Poslanski skupini SMC pozdravljamo resolucijo o programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame in prepričani smo, da bo ta dokument predstavljal ustrezen normativni okvir za to, da se s tem slovenskim biserom ravna skrbno in učinkovito, zlasti je to pomembno ob vseh izzivih, s katerimi se sam park sooča, in če jih naštejem, prostorske ureditve o neposredni okolici, podnebne spremembe, in onesnaževanje ter nenazadnje tudi turizem. Kljub temu da javni zavod velik del prihodkov pridobi od lastne dejavnosti oziroma od obiskovalcev, je temu potrebno posvetiti posebno pozornost, saj varstvo naravne in kulturne dediščine ne sme biti podrejeno turistični dejavnosti, prav tako pa je potrebno poskrbeti za to, da se prepreči kakršnokoli onesnaževanje reke Reke, pri tem mislim na izcejanje strupenih snovi iz deponije Globovnik v pritok reke Reke, tudi vse študije, ki so bile opravljene do sedaj, kažejo na to, da je sanacija odlagališča Globovnik nujna, ob vsem nas veseli podatek, da na ministrstvu za okolje in prostor že pripravljajo sporazum med občino in javnim zavodom Park Škocjanske jame glede skupnega pristopa k sanaciji odlagališča glede na to, da bomo letos obeležili dvestoto letnico obiskovanja škocjanskih jam in da jih iz leta v leto obišče čedalje več ljudi, apeliramo na vodstvo zavoda da ustrezno poskrbi za vse storitve, ki so nujne za prijetno, varno in okoljsko naravnano izkušnjo obiskovalcev, začenši pri gostinski ponudbi pa vse do ustrezne promocije parka in njegove okolice širši javnosti. Hkrati pa vidimo še veliko neizkoriščenega potenciala v okrepljenem sodelovanju s kobilarno Lipica na vseh področjih, dejstvo, da sta ta teden odkrita dva nova rova v Škocjanskih jamah, priča, da gre za zares velik podzemski sistem, ki si zasluži posebno skrb. Poslanski skupini bomo zato predlog resolucije seveda podprli, hvala lepa. Hvala lepa.